Nos, a mi álláspontunk az, hogy a börtönhelyzettel kapcsolatban nem enyhítésre, hanem pontosan szigorításra lenne szükség. És itt bedobnék egy új fogalmat a köztudatba, itt az Európai Parlamentben az önfenntartó, az önellátó börtönök rendszerének a fogalmát. Hiszen a börtönöknek kriminológiailag nemcsak az a jelentősége, hogy a bűnözőt egy bizonyos időre elzárják a társadalomtól, hanem elrettentő hatása is kell, hogy legyen.

Viszont egy óvodásra, egy egyetemistára, egy gimnazistára a töredékét költi az állam. Sőt, ennek az összegnek a töredéke egy minimálbéresnek a fizetése. Olyan mértékű aránytalanság, ami egyszerűen érthetetlen. A fogvatartottaknak a mi álláspontunk szerint bizonyos esetekben, az esetek többségében, elő kell teremteniük a fogva tartás költségeit. Ez lenne az, amiről érdemes lenne vitázni a jövőben itt, az Európai Parlamentben!